Problema mea este pot eu să apăr cetățenii din țara mea atât timp cât chiar raportorul ne a spus că îmbunătățirea se referă doar la interzicerea sau restricționarea cultivării, și nu la transport și import? Cred că trebuie să ne gândim la un principiu, și anume dezvoltarea economică nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește mediul și sănătatea. Cred că trebuie să ne asumăm, acest Parlament, să îmbunătățim ceea ce acum dorim să aprobăm, pentru că am pornit de la o situație mai rea. Nu cred că este situația favorabilă și nu cred că putem să apărăm cetățenii fac parte din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și cred că libera circulație va duce la compromiterea agriculturii clasice, iar prețurile diferite vor face ca micii agricultori să dispară de pe piață.